są dzisiaj największą mniejszością etniczną w Unii Europejskiej. Są oni również obecnie najbardziej uciskaną społecznością w Europie. Podczas drugiej wojny światowej podobnie jak Żydzi byli prześladowani rasowo przez nazistów. Wymordowano setki tysięcy Romów, obywateli Europy od pokoleń.

Oficjalne ludobójstwo Romów uznały jedynie niektóre państwa członkowskie Unii. Czas uświadomić obywatelom Europy, że żyjący wśród nas Romowie przeszli jako społeczność traumę ludobójstwa. Edukacja to najlepsza forma walki z dyskryminacją. Parlament Europejski jest głosem Unii w walce o prawa człowieka. Dzisiaj upominamy się o naszych romskich braci i siostry. Chcemy, by pamiętano o ich cierpieniach i lepiej zrozumiano ich sytuację.